Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! V Levici, kot veste, nenehno opozarjamo na slabe delovne pogoje in na grobe kršitve, torej delavskih pravic delavk in delavcev, ki so zaposleni v javni upravi, tja pa so napoteni pravzaprav preko zasebnih podjetij, tistih, ki imajo z neposrednimi, proračunskimi uporabniki, se pravi z ministrstvi, z organi v sestavi, z javnimi zavodi, sklenjene pogodbe o tako imenovanem outsourcingu. Zato seveda, nas ne preseneča še en primer, o katerem smo pred nedavnim brali v medijih. Primer grozljivega izkoriščanja čistilk, na žalost na vašem ministrstvu, spoštovani minister, torej na Ministrstvu za javno upravo. Naj samo citiram izjavo ene izmed čistilk, citiram: "Nimamo plač za oktober, november, december, ne plačanih prispevkov. Pred koncem decembra se zaradi pogodbe nismo mogli prijaviti na Zavod za zaposlovanje, ko smo se prijavile, pa smo ostale brez vsake denarne subvencije, ker smo bile zaposlene samo za osem mesecev." Konec citata. Takšna je na, na žalost realnost, teh, ljudi, ki delajo preko tako imenovanega outsourcinga. V Levici se seveda zavzemamo, da bi se, torej ta segment prekarnosti odpravil na način, da bi se delavke in delavce, ki delajo vsak dan v javnem sektorju seveda zaposlilo pri teh neposrednih proračunskih porabnikih, ne tako preko ovinka in na takšen način, kot to poteka zdaj. Seveda imamo v zvezi s tem pripravljena nekatera zelo konkretna vprašanja in bi s vas seveda prosila tudi za zelo konkrekne, konkretne oziroma eksaktne odgovore, saj sem vam ta vprašanja navsezadnje posredovala že vnaprej. In sicer me zanima število uporabnikov proračuna oziroma javnih naročnikov, ki ustrezajo kriterijem za neposredno zaposlovanje oseb, ki delo opravljajo pri zunanjem izvajalcu v skladu z devetim odstavkom šestdesetega člena zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti dva tisoč osemnajst in dva tisoč devetnajst. Torej, koliko delavcev zajema ta določba in pri katerih javnih naročnikih jih je v skladu z omenjeno določbo mogoče zaposliti, je to konkretno vprašanje. In pa, čisto konkretno število delavcev na posameznega javnega naročnika, nadalje število preverjenih izvajalcev oziroma podizvajalcev strani javnih naročnikov v zvezi z ugotavljanjem okoliščin, ki jih našteva drugi odstavek sedeminšestdesetega a člena ZJN tri od prvega enajstega dva tisoč osem, osemnajst naprej, število predčasno prekinjenih pogodb o izvajanju javnega naročanja storitev po nastopu veljavnosti ZJN tri A. Se pravi, kdo so ti, ki so prekinili pogodbe, zakaj so jih prekinili in pa: v kolikor periodično preverjanje, ki ga predvideva sedeminšestdeseti a člen ZJN tri, ni bila opravljeno, me zanimajo razlogi za to neaktivnost in pa časovnica, kdaj boste to naredili. Hvala zaenkrat.